forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um breytingar á lögum um atvinnuleysistryggingar og nefndarálit frá félags og nefndin fjallaði um málið og fengið á sinn fund hönnu s gunnsteinsdóttur og bjarnheiði gautadóttur frá félags og tryggingamálaráðuneyti þá bárust nefndinni einnig umsagnir frá nokkrum aðilum og fór nefndin yfir þessar umsagnir allar og ég ætla ekki að telja þær frekar upp í frumvarpinu er lagt til að gildistími bráðabirgðaákvæðis til að greiða hlutfallslegar atvinnuleysisbætur á móti skertu starfshlutfalli verði framlengdur til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og níu að auki er lagt til að vinnumálastofnun fái auknar heimildir til að stunda eftirlit með framkvæmd laganna og að kveðið sé nánar á um skyldur atvinnuleitenda til að upplýsa stofnunina um breytingar sem verða á högum þeirra þá eru lagðar til nokkrar breytingar sem varða sjálfstætt starfandi einstaklinga meðal annars þannig að þeir geti talist hlutfallslega tryggðir en ekki ávallt að fullu tryggðir óháð þeim fjárhæðum sem þeir greiða til skattyfirvalda skilgreining sjálfstætt starfandi er jafnframt þrengd þannig að hún eigi einungis við þá sem starfa við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi þeir sem starfa hjá eigin einkahlutafélagi hlutafélagi eða sameignarfélagi verða því skilgreindir sem launamenn auk þessara breytinga er lagt til að sá sem tekur fæðingarorlof geti geymt áunna atvinnuleysistryggingu í tuttugu og fjóra mánuði ákvæði um hlutabætur á móti skertu starfshlutfalli var lögfest í nóvember síðastliðnum og ætlað að gilda út apríl tvö þúsund og níu taldi nefndin við meðhöndlun þess máls rétt að hafa gildistímann afmarkaðan þar sem það byði upp á endurskoðun ákvæðisins miðað við þá reynslu sem fengist á gildistímanum nefndin lagði þó jafnframt áherslu á að þrátt fyrir afmarkaðan gildistíma væri vilji nefndarinnar að áframhaldandi úrræðum yrði beitt ef ástandið á vinnumarkaði kallaði á það ljóst er að nauðsynlegt er að framlengja gildistíma ákvæðisins enda hefur atvinnuleysi aukist mikið síðustu mánuði ákvæðinu er ætlað að hvetja vinnuveitendur til að lækka hlutfall starfsmanna frekar en að segja þeim upp og því telur nefndin um þarft vinnumarkaðsúrræði að ræða nefndin telur þó nauðsynlegt að veita vinnumálastofnun skýrari heimildir til að staðreyna upplýsingar um starfshlutfall þannig að komið sé í veg fyrir að tilgreint sé hærra starfshlutfall í vottorði vinnuveitanda en hinn tryggði gegndi þar sem tryggingahlutfall hans getur aldrei orðið hærra en sem nemur starfshlutfalli á ávinnslutímabili samanber fjórðu málsgrein fimmtándu grein laganna á þetta einnig við um þá sem starfa hjá eigin einkahlutafélögum en þá er miðað við að þeir séu í fullu starfi og hafi fengið greidd laun í samræmi við viðmiðunarfjárhæð fjármálaráðherra fyrir reiknað endurgjald í viðkomandi starfsgrein eins og skattyfirvöld gera ráð fyrir er með þessu leitast við að gæta betra jafnvægis milli inn og útstreymis atvinnuleysistryggingasjóðs og þá ekki síst á því tímabili þegar tekjutengdar atvinnuleysisbætur eru greiddar þá leggur nefndin til breytingu á tuttugustu og fimmtu grein frumvarpsins þannig að sömu reglur gildi um sjálfstætt starfandi einstaklinga og gilda um launamenn hvað varðar ávinnslutímabil og rétt til geymslu áunninnar atvinnuleysistryggingar vegna minnkaðs starfshlutfalls auk framangreindra breytinga er lögð til breyting til leiðréttingar á vísun milli lagagreina en nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum á eftir tíundu grein komi tvær nýjar greinar sem orðist svo við aðra málsgrein sextándu grein laganna bætist nýr málsliður svohljóðandi þegar staðreyna skal starfshlutfall hins tryggða sem tilgreint er í vottorði vinnuveitanda samkvæmt fyrstu málsgrein skal vinnumálastofnun meðal annars líta til þess hvort laun hins tryggða hafi verið í samræmi við tilgreint starfshlutfall á ávinnslutímabilinu og skal þá miða við ákvæði gildandi kjarasamnings í viðkomandi starfsgrein á því svæði sem hinn tryggði starfaði eða eftir atvikum viðmiðunarfjárhæð fjármálaráðherra fyrir reiknað endurgjald í viðkomandi starfsgrein og í stað orðanna við tuttugustu og fimmtu grein er verði tuttugasta og sjöundu greinar bætist nýr efnismálsliður svohljóðandi ákvæði tuttugasta og fjórðu grein skal þó gilda um alla þá sem nýta sér heimild annarri málsgrein ákvæðis til bráðabirgða númer sex í lögunum eftir gildistöku laga þessara þórunn sveinbjarnardóttir ármann krónu ólafsson og árni johnsen voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en sú sem hér stendur og helga sigrún harðardóttir steinunn valdís óskarsdóttir ragnheiður ríkharðsdóttir atli gíslason og